frú forseti fyrirspurn sú sem ég hef hér lagt fram fyrir hæstvirtan menntamálaráðherra á sér rætur í umræðum sem fóru fram hér á síðasta þingi þá ræddum við í menntamálanefndinni talsvert mikið um geymslumál listasafns íslands sem er í miklum ólestri og fórum í sérstaka heimsókn til listasafnsins og sáum með eigin augum á hvern hátt málum er ábótavant í þeirri ágætu stofnun það er mikið ófremdarástand sem þar ríkir og menntamálanefnd var sammála um að það yrði að vinda bráðan bug á geymslumálum listasafns íslands og í framhaldi af því rak svo á fjörur mínar skýrslu sem samin var fyrir menntamálaráðherra í nóvember tvö þúsund og sex sem varðar varðveislu og geymslumál menningarstofnana sennilega er sú skýrsla kveikjan að því að á fjárlögum yfirstandandi árs eru sjötíu milljónum króna áætlaðar til þess að gera úrbætur í geymslumálum safna það er ljóst af skýrslu þeirri sem ég nefndi að það er mikil þörf til staðar en brýnustu varðveisluverkefnin samkvæmt skýrslu nefndarinnar eru hjá listasafni íslands og þjóðskjalasafni íslands að þau verði leyst nú þegar það kemur líka fram í skýrslunni að það séu ákveðin áform um sameiginlegt þjónustu og varðveisluhús fyrir höfuðsöfnin tvö sem starfa að safnalögum það er þjóðminjasafn íslands og listasafn íslands og að slttk hús verði byggt á lóð þjóðminjasafnsins við vesturvör það er líka fjallað um í skýrslunni þörfina á að taka ákvörðun um framtíðarsetur þjóðskjalasafns íslands við laugaveginn það mál hefur líka komið til skoðunar inni í menntamálanefnd það er samkvæmt skýrslu nefndarinnar talið að það þurfi að leigja eða byggja allt að fimm þúsund fjögur hundruð fermetra varðveislubyggingu fyrir fjargeymslur þjóðskjalasafns íslands og landsbókasafns íslands háskólabókasafn

forseti að hér er ekki um geymslur undir eitthvert gamalt dót að ræða hér er um að ræða geymslur yfir þjóðararfinn okkar þjóðargersemarnar okkar það er mjög mikilvægt að það verði búin til skipuleg eða heildstæð áætlun um það á hvern hátt eigi að forgangsraða í þessum málaflokki hver fjárþörfin er og hvernig farið verði í framkvæmdir þess vegna spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra um stöðu þessara mála og er forvitin að fá að heyra hvernig þessum sjötíu milljónum króna sem ætlaðar eru til þessara mála á yfirstandandi fjárlagaári hefur verið ráðstafað